Madame la Présidente, Madame le Commissaire, mes chers collègues, je voudrais d'abord remercier les collègues de la commission du développement, et particulièrement les rapporteurs fictifs. Le travail que nous avons conduit ensemble nous a permis d'obtenir un vote à l'unanimité en commission, moins une abstention. Je souhaite que cette unité se retrouve demain, car cela donnera de la force à la position du Parlement. D'autant plus que cette unité s'est faite non pas au détriment, mais au service de positions fortes, claires et précises. Ce rapport, il a d'abord pour but de remettre l'éducation au cœur des politiques de développement.

Bien sûr, des efforts ont été engagés depuis 2016, ils méritent d'être salués. Mais ils sont insuffisants pour rattraper le retard accumulé. Ils doivent donc non seulement être poursuivis dans la durée, mais ils doivent aussi être largement amplifiés.

Des objectifs précis doivent être inscrits dans le prochain cadre financier pluriannuel.

2010. Il faut donc inscrire l'éducation comme priorité des politiques de développement. Pour être efficace, il faut fixer des priorités claires. C'est ce qu'a fait la commission du développement. Nous assumons des choix.

La première, assurer une éducation de base gratuite et de qualité pour tous. Je parle bien de l'éducation de base, qui a été fortement touchée par les baisses de crédits. L'éducation de base et inclusive correspond au cycle d'enseignement primaire et secondaire de douze ans et doit être gratuite.

La deuxième, c'est de renforcer notre soutien aux pays les moins avancés, non seulement parce que ce sont évidemment ceux qui en ont le plus besoin, mais aussi parce que c'est là que l'aide est la plus efficace. Ces deux priorités ne sont pas les priorités que nous poursuivons aujourd'hui, il faut donc rectifier le tir.

Ce sont donc des objectifs clairs et précis, des priorités assumées. Enfin, il faut que cette aide soit plus efficace, il ne suffit pas seulement de mettre davantage d'argent, il ne suffit pas seulement de répondre à des priorités claires, il faut la mettre en œuvre de manière efficace. Nous avons besoin d'instruments d'évaluation fiables, précis et indépendants. L'aide des États membres doit se conjuguer, se coordonner avec des délégations ou de la programmation conjointe. Nous voulons aussi que nos partenaires s'approprient ces politiques et c'est pour cela que nous avons choisi de privilégier l'appui budgétaire.